Dit is een goede stap naar vereenvoudiging en, naar ik hoop, een vermindering van de administratieve lasten voor boeren. Ik ben er bijzonder mee ingenomen dat mijn amendementen ook in de tekst zijn opgenomen.

Iedere jonge boer kan daar optimaal gebruik van maken op het moment dat de steun het hardst nodig is.

Ik ben er blij mee dat spelt zo dadelijk in alle gevallen meetelt voor gewasdiversificatie. Voor sommige boeren is dit een belangrijke optie, bijvoorbeeld voor boeren op zware kleigrond.